Zunächst einmal freue ich mich auf die Arbeit in den nächsten Monaten. Ich habe die Ehre, für die EVP Fraktion den Jahreswachstumsbericht des kommenden Jahres und alle daraus resultierenden Maßnahmen im Rahmen des Semesters begleiten zu dürfen. Wir müssen drei Punkte besonders im Auge behalten erstens das Finanzierungsumfeld verbessern. Die Herbstprognose der Generaldirektion ECFIN zeigt, dass das Wirtschaftswachstum moderat steigen wird. Das heißt, es sind weitere Maßnahmen notwendig, damit wir zu einer weiteren Verbesserung beim Wachstum kommen. Es sind Maßnahmen am Kapitalmarkt notwendig. Hier gilt es insbesondere natürlich, die Kapitalmarktunion auch zügig umzusetzen, und es geht darum, Bankenunion und Bankenfinanzierungsfragen anzugehen, um ein günstiges Refinanzierungsumfeld zu schaffen. Zum Zweiten das will ich schon einmal im Widerspruch zu vielen Kollegen hier im Hause sagen sind Strukturreformen notwendig. Wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass der Staat alles liefern kann, was die Menschen nur erwarten, ohne dass auch ein Beitrag dazu geleistet wird, oder dass die Staaten nicht mehr in der Lage sind, sich an den Kapitalmärkten zu refinanzieren. Deswegen ist das Stichwort Strukturreformen und Wettbewerbsfähigkeit wichtig. Wir müssen aber auf der anderen Seite auch aufpassen, dass wir nicht einen Qualitätswettbewerb nach unten haben.

Ich hoffe, dass Portugal hier genau angeschaut wird. Ich wünsche mir aber auch, dass Frankreich endlich mal deutlich angeschaut wird Frankreich, das seit vielen Jahren gegen den Stabilitäts und Wachstumspakt verstößt und nicht in der Lage ist, die selbstgegebenen Ziele zu erreichen. Hier muss entsprechend eingegriffen werden.